Poza może dwoma głosami przedstawiciela GUE i pana Mölzera z frakcji niezależnych wszystkie poważne grupy polityczne w tym Parlamencie mówią jednym głosem. Trzeba wspierać ten proces, o którym Pani wspomniała, jako o tym rodzącym się nowym ruchu społecznym, bo to jest nasz obowiązek. Trzeba przeciwdziałać tym problemom, o których Pani też mówiła, problemom z rejestracją poszczególnych kandydatów i z łamaniem tych praw. Dlatego że my, jako Unia Europejska i Europejczycy czy obywatele państw Unii Europejskiej, nie mamy prawa decydować, na kogo oddają głos Rosjanie, ale z drugiej strony my, jako Europejczycy, mamy obowiązek stwarzać takie warunki rywalizacji partyjnej, rywalizacji politycznej w Rosji, żeby wszyscy mieli równe szanse, i do tego będę Panią Komisarz serdecznie zachęcał.